Sind Sie bereit, anzuerkennen, dass nicht die EU Probleme hat, sondern dass die Nationalstaaten ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben?

Da wird jetzt behauptet, die EU hätte Probleme.

Tatsache ist doch, dass die Nationalstaaten also das Konzept, das Sie vertreten die Probleme geschaffen haben. Da müssten Sie die Nationalstaaten einmal auffordern, vor ihrer eigenen Tür zu kehren. Präsident Barroso hat doch völlig Recht, wenn er sagt, die Probleme werden europäisiert und die Erfolge nationalisiert! Das ist doch der falsche Weg!